Panie Przewodniczący! Jako przedstawiciel polskiej partii o nazwie Prawo i Sprawiedliwość cieszę się, że jednym z priorytetów programu sztokholmskiego jest Europa prawa i sprawiedliwości. Mamy niestety w Europie do czynienia z nadmiarem prawa i niedoborem sprawiedliwości. Zbyt często litera prawa wypiera ducha sprawiedliwości. Niezależny i niezawisły wymiar sprawiedliwości nie jest nieomylny. Mówię to głównie przez pryzmat doświadczeń z mojego kraju, ale po części również na gruncie znanych mi spraw z innych państw, na przykład w odniesieniu do drastycznych spraw dotyczących odbierania rodzicom dzieci. Wymiar sprawiedliwości musi być niezawisły, ale nie może być nieodpowiedzialny i wyjęty spod demokratycznej kontroli, aby władza sądowa nie stawała się swoistym państwem w państwie, a nawet państwem w wielu państwach, jeśli uwzględnić uznawalność orzeczeń. Powinniśmy tej sprawie poświęcać więcej uwagi.